Hvala, predsedujoči, za besedo. Ta razprava. In jaz se lahko samo zahvalim SDS-u, da je odprla problematiko in končno povedala zadeve, tako kot morajo povedati. Tu moramo povedati. Zdaj jaz moram paziti, kar govorim, ker vsako reči, ki rečem, mediji poberejo na tak način, da ne morate si misliti. Samo omenil sem eno tako hojla, nula pet, da se ne strinjam na nula dva, ja, Da ne govorimo o transmaščobah, da ne govorimo o regratu. Tu je naša država, ki to so tiste zadeve, ki mi moramo tukaj zdaj reševati. A bomo reševali državo z regratom, da mu ne bomo dovolili, ma naj pridejo k meni domov, jaz imam deset tisoče kvadratnih metrov regrata. Gremo na tematiko, in povemo, zakaj se to, gre. Jaz se opravičujem, prej, prijatelj Tomaž, da smo socialisti, komunisti. Jaz, verjamete, nisem jaz socialist in še manj komunist. Absolutno, distanciram iz te, iz te reči, tako da, imam srce, podjetniško in socialno srce, zato sem tudi nekako, v tej, v tem delu parlamenta, ne, če lahko rečem tukaj, ne. Ampak predloge, ki je SDS dala, jaz mislim, da zadeve je treba povedati enkrat tako kakor resnične, ne samo govoriti, kdo je proti, kdo je za, predlog, mi moramo biti a priori proti, ker bi ga dala lahko vlada, bi bilo drugače. Tukaj jaz se bi absolutno strinjal, stoprocentno, ker mislim, da razbremeni zadeve. Predlaga znižanje, ne vem dve odstotni točki, zvišanje splošne dohodninske olajšave za štiri tisoč, so vse dobre reči, ki, kako ne bi človek rekel, da je to prav za delavca. Saj to pride, to gre direktno v žep delavcu. Direktno. Seveda jim Brada pol reče in odgovarja, tak način, da reče, to ni za pospešitev gospodarstva, kar je, ampak mi delamo določene reči, predlog je bil tak, da razbremeni plače, to je tudi mislim pisalo tudi, v koalicijski pogodbi, na tak ali drugačen način, in da ostane v žepu delavcu, zaposlenim. Tukaj pa nastane pol drug problem. Tukaj pa nastane problem, za katerega žal tudi jaz bom mogel držati, pač in glasovati to, kar je bilo omenjeno, ker verjetno v tem trenutku se ne da vsega tega napraviti v enem dokumentu, enem zakonu. Pripravljeno je v bistvu, da razbremenimo regres, in ker mislim, da je to izredno dobro. Jaz ne razumem Levice, jaz ne bom nikoli razumel z določenimi zadevami Levico. Mi je žal, ampak ne morem, res je tisto, od plač, kar je, kolega Tanko povedal, saj tisto je bil slogan, njihov, da damo na minimalce, ali ne vem, kar je bilo, to, kar je, zdaj pa je zanimivo se z potegniti z, evropski parlament, ne, tam. Tam je še več, ne, pa možnosti tudi so. Saj vam želim, da pridete noter, ampak pustimo, to ni argument za danes. Plače. Kako, kako bomo mi naredili, kako bomo mi zahtevali, da bomo mi, jaz rečem vedno mi, podjetniki, dvigali plače našim zaposlenim. Trg, tržišče, to je, samo to je, diktira večje plače. Razbremenitev gospodarstva, to je zelo pomembna zadeva, zame še vedno preobremenjeno. Davčno preobremenjeno. Zdaj bomo dvigali še stopnjo, jaz sem bil edini, ki se moram sproti iz petindvajset na trideset procentov, ampak tako pač bo. Pa še vedno se dokazuje, da ni res tako, ne. Da smo še vedno, pod povprečjem davčnih stopenj glede na evropsko raven, ne. Veste, govorimo o plačah, ne, in pol, ko se govori o plačah, saj smo vse naredili, da se javni uslužbenci dobijo. En, dva, celo tri razrede več bojo dobili. Tri. Pri nas, mi se bojimo, da bi poslanci popravili desetletno stagnacijo naših plač. Župani. Kje so župani tukaj? Kje so zdaj župani? Odgovornosti, ki imel župane. Jaz mislim, da osebno vam povedal, zdaj sem poslanec, imam krepko manj odgovornosti, kakor sem jih imel, ker sem bil župan. Za vse odgovarjaš. Vse. Karkoli narediš, vedno je podpisan župan. Nikoli ni kriv tisti ... Kje so plače županov? Zakaj se ne popravijo tudi plače županov? Dam kot pobudo. Glejte, tako da jaz bom tukaj povedal še, tisto, kar je Levica, je res, več dobiš, več daš, manj dobiš, manj daš, ampak tudi ena meja mora biti enkrat. Enkrat more biti ena meja, ne. Ne more biti vedno, da ti pobereš petdeset procentov tvoje plače. Ker toliko je pošteno. Tebe zaposleni stane stoprocentno več kot tisto, kar dobi v žep. In tukaj je treba pogledati, kaj ima tujina. Zakaj naši hodijo v tujino. Je tudi res treba povedati, da so življenjski stroški pri nas drugačni, kakor so v tujini. Da tudi mi nimamo davka nepremičnin, ko ga imajo v tujini. Tudi tu je treba povedati. Tudi voda, elektrika vse stane manj. Določene reči, življenjski stroški so pomembni. Ampak tudi da obremenimo vedno in vedno več, visoke plače, pa tudi to ni prav. To pa je tista famozna kapica, ki smo takrat dosti debatirali okrog, ne, ker ni bilo ni bilo moč, nič. Zdaj tukaj SDS predlaga eno zadevo, jaz bom še enkrat ponovil, podpiram. Ne bom mogel glasovati, iz razloga, ki sem povedal prej. Bom pa podpiral še vedno katerikoli stvar, ki bojo pokazali, da je za razbremeniti davke na plače, davke na delo. Dajatve na delo. Tu bom vedno. Ampak sistematično, ma ne sistematično, ko mislijo tukaj. Pomeni, enkrat naredimo cel zakon za vse. Ker to ne more biti. tukaj zdaj poročilo od vlade, mislim, da je pisalo celo tristo triinosemdeset milijonov manj denarja, v prihodka oni strani. Zdaj če to drži. Veste, a ste se vprašali, zakaj ne gre naprej tisti predlog od upokojencev, da naj bi delali tudi po po upokojitvi? Veste, v čem je problem? Ker tukaj se dosti govori in po se ne pove dejansko, za kaj se gre. Ker stane sedemdeset milijonov evrov državo. Sedemdeset milijonov evrov stane državo. To je, so podatki, matematika. Zakaj, ker gospodje profesorji, notarji, odvetniki, ki delajo tudi po tem delovnem obdobju, plačujejo, dobivajo dvajset procentov penzije in se jim splača, Na tak način država ni treba, da jih financira njih. To je treba povedati, zakaj. Ker stane sedemdeset milijonov evrov državo. Kdo je tukaj privilegiran? Je treba povedati zadeve tako, kakor so. Jaz bom zaključil s tem, da mi žal, ker zakon je dober, predlog je dober, ponovim, povem odkrito. In tudi če bo za naprej, določene progresivne spremembe pri tej zadevi, bom podprl. Zdaj je na vrsti regres. In za to vem, da je, da je na vrsti ta zadeva tukaj. Ne bom zavrnil zaradi SDS-a, bom zavrnil samo zaradi razloga, tega razloga, kar je treba. In ponavljam še enkrat. Dober predlog. Dober za tudi za gospodarstvo. Tako z moje strani. Hvala.